Je ne comprends donc pas comment on peut s'y accrocher. Nous avons eu ces discussions quand nous avons visité Cadarache. Les réponses des ingénieurs n'étaient franchement pas convaincantes, à part nous dire que c'est bien.